le courage du peuple japonais, son gouvernement, les familles sinistrées. Nous sommes par la pensée avec eux. Cette catastrophe a entraîné un débat politique vous l'avez rappelé avec toutes les opinions publiques.

Cette catastrophe s'ajoute d'ailleurs à l'accélération des catastrophes dans le monde. Qui n'a pas en mémoire le tremblement de terre en Haïti et la catastrophe pétrolière de Deep water? L'Union européenne a immédiatement réagi, Madame la Commissaire, et merci à votre collègue, M.

La Commission européenne a été invitée à revoir la directive de juin 2009 sur la sûreté nucléaire et le programme s'est ainsi mis en place. Aujourd'hui, tous les États ont procédé à leurs évaluations, nous attendons la revue par les pairs et le Conseil européen de juin 2012 procèdera à une appréciation générale. Le groupe du parti populaire européen souhaite que les réflexions puissent s'orienter sur les pistes d'amélioration suivantes Tout d'abord, s'agissant des normes de sûreté, l'Union européenne et ses citoyens doivent avoir l'assurance que nous disposons des normes de sûreté les meilleures du monde. Or, nous savons que ces normes de sûreté évoluent en fonction du génie scientifique de l'homme et qu'elles doivent être en permanence adaptées et imposées aux opérateurs dans ce secteur. En second lieu, la gouvernance doit être revue de sorte à accorder davantage d'indépendance aux autorités nationales de sûreté. Troisième point, la transparence. C'est un secteur où la transparence doit être irréprochable. Toutes les autorités de sûreté nationale doivent donner leurs documents au public pour que les opinions publiques soient correctement informées. Quatrième point, nous devons revoir l'évolution et les critères techniques concernant le choix des sites sur lesquels les centrales nucléaires sont implantées. Cinquième point, nous devons collectivement améliorer la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Je rappelle la proposition de création d'une force européenne de protection civile. Sixième point, la clarification de la responsabilité civile des opérateurs. Nous devons inclure dans la chaîne des prix de revient tous les coûts du nucléaire, y compris les risques éventuels et les coûts de démantèlement des centrales soit par des assurances appropriées, soit par des niveaux de capitaux propres.

Huitième point, la formation et la recherche scientifiques.